Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Pred nami je Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v inštitucijah Evropske unije v obdobju januar dva devetnajst-junij dva tisoč dvajset, ki služi kot okvir za delovanje v inštitucijah EU. Priča smo velikim spremembam, ki v evropskem prostoru pomembno vplivajo na vsakdan Evropejcev in še bolj na nujnost medsebojnega sodelovanja pri iskanju rešitev za obstoječe in prihajajoče izzive. Potrebno bo namreč reševati vprašanja na področju migracij, zaposlovanja, varnosti, mladih in tudi starejših. Odprto ostaja tudi vprašanje izstopa Združenega kraljestva iz Unije, kar predstavlja dodaten zalogaj vprašanj, s katerimi se bosta morali ukvarjati obe strani. Žal se prebivalstvo v Evropi stara hitreje, kot pa narašča število rojstev, zato bo v Evropskem prostoru razmišljati tudi potrebno razmišljati tudi o oblikovanju skupnih politik na tem področju. V poslanski skupini Desus smo naklonjeni razpravam in aktivnostim, ki potekajo v Bruslju, želimo pa si, da bi se v ta proces Slovenija še aktivneje vključila. Na drugi strani ne smemo pozabiti na mlade, ki jim želimo zagotoviti opolnomočenje, še posebej tistim z manj priložnostmi, hkrati pozdravljamo tudi prizadevanja, ki jih bo Slovenija znotraj nove strategije EU za mlade dva tisoč devetnajst-dva tisoč sedemindvajset usmerila v krepitev vloge mladih pri oblikovanju politik EU. Ob tem ne smemo pozabiti na razvoj mladinskega dela in mladinskih politik v Sloveniji, zato podpiramo povečanje sredstev v področnih programih. V duhu aktivnega državljanstva vseh generacij in z ustvarjanjem priložnosti za dostojno življenje vseh si moramo še naprej prizadevati za povezovanje gospodarstva s trgom dela ter za zmanjševanje neskladij med njima, namreč z zagotavljanjem vzdržne rasti in doseganjem napredka enotnega trga produktivnost, izboljšujemo poslovno okolje in omogočamo razvoj delovnih mest, kar vse skupaj prinaša pomembne prihodke tudi v zdravstveno in pokojninsko blagajno. Verjamemo, da se bomo v Sloveniji skupaj z Unijo in socialnimi partnerji še naprej borili proti kakršnikoli diskriminaciji, socialni izključenosti, brezposelnist brezposelnosti in revščini. Vloga Slovenije mora biti v tem procesu še naprej konstruktivna in aktivna. Za Slovenijo sta poleg zgoraj naštetih področij med prioritetnimi zagotovo kohezijska politika in politika razvoja podeželja. Ker Slovenija ne sodi med ozemeljsko velike džave članice, je za nas ključnega pomena ohranjane visokega obsega nacionalne kohezijske ovojnice in ohranjanja obsega sredstev za zahodno kohezijsko regijo. Prav tako pa ne smemo pozabiti na pomembnost poenostavitve izvajanja kohezijske politike. Z odsotnostjo varnostnih tveganj in groženj je mogoče ustvarjati blaginjo in zagotavljati mir v celotni Evropi. V poslanski skupini se strinjamo s tem, da je potrebno najti skupne in čim bolj učinkovite rešitve za preprečevanje tveganj, ki prihaja iz naslova migracij in zadnjem času predvsem tehnoloških, varnostnih groženj, kot so kibernetski in informacijski napadi ali druga delovanja, ki nimajo nujno vojaškega značaja. Podpiramo tudi ohranitev vodilne vloge Slovenije pri ohranjanju miru v regiji v regiji Zahodni Balkan, ki ima strateški pomeni tudi za varnost Slovenije. Skupne rešitve in usmeritve zagotavljajo napredek vsem državam članicam unije, zato je seveda pomembno, da delujemo tvorno in ciljno orientirano, predvsem pa, da upoštevamo tudi prioritete nacionalnega pomena. Ne besede, temveč dejanja so tista, ki štejejo. Pripravljen predlog deklaracije je dobra osnova za nadaljnje delovanje Slovenije v inštitucijah Evropske unije, zato ga bomo v poslanski skupini Desus seveda podprli. Hvala. Hvala, gospod poslanec. Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti v imenu ...